Herr Präsident! Die Diskussion um die Nominierung von Frau Lagarde ist eigentlich finde ich ein Stück eine Ablenkungsdiskussion. Es gibt doch ganz klar ein Signal, und die Ernennung von Frau Lagarde ist im Grunde eine Bestätigung des Grundkurses unter Mario Draghi und der EZB. Es war die EZB, die den Euro gerettet hat ohne die EZB hätten wir keine Preisstabilität mehr, denn die unstabilste Währung ist auch eine, die keine Preisstabilität mehr hat. Eine zerfallende Währung ist per se nicht stabil. Deshalb sind diese Angriffe, die EZB habe ihr Mandat nicht erfüllt, völlig an der Sache vorbei. Stattdessen haben wir eine Situation, dass die Mitgliedsländer der Eurozone ihre Aufgaben nicht machen, und zwar sowohl in den Ländern, die mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, die bei den Reformen, bei sozial gerechten Reformen, die gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln, nicht richtig vorankommen, genauso aber auch in den Überschussländern, die derzeit Schulden abbauen, statt Raum zu geben, damit wirtschaftliche Entwicklung gerade auch im Sinne von einer ökologischen und sozialen Transformation unserer Wirtschaft in Gang kommt. Deshalb freuen wir uns, dass Frau Lagarde klar gesagt hat Die Mitgliedstaaten müssen eine gemeinsame Fiskalpolitik machen. Das ist die Voraussetzung, damit die Geldpolitik nicht mehr die Risiken eingehen muss, die mit einer überlaxen Geldpolitik einhergehen. Und wir haben auch klare Signale erstmals eine Frau an der Spitze der EZB und eine Begrünung der gemeinsamen Geldpolitik. Das sind klare Zusagen von Frau Lagarde, darüber freuen wir uns.